Üdvözöljük, hogy az úgynevezett névvita megoldásával várhatóan a csatlakozási tárgyalások elkezdődhetnek. Azt azonban visszautasítjuk, hogy a váratlanul kirobbant Gruevszki ügy kapcsán a szocialisták és a zöldek a macedóniai országjelentést ideológiai hátterű támadásra használják fel Magyarország ellen. Nikola Gruevszki volt kormányfő megbuktatása, majd elítélése hátterében minden bizonnyal a migrációs kérdés, illetve a Soros lobby áll. A néppárti politikus menekültstátuszának megadása az illetékes magyar hatóságok törvényes eljárása keretében valósult meg. Csak egyetérteni lehet a jelentéssel abban, hogy Macedóniában a korrupcióellenes harcot folytatni kell, valamint abban, hogy további erőfeszítésekre van szükség a bírói kar politikai beavatkozással szembeni védelme tekintetében.